Marko Koprivc, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo, podpredsednica. kolega Gregor, kar nekaj, zanimivih misli si izrekel, ne, sicer vem, da ti v prejšnjem mandatu nisi bil poslanec, je pa vaša stranka vodila vlado in imela šestintrideset poslank in poslancev, kot vidim se tudi v tem vprašanju skoraj v celoti ujemate z desno opozicijo, tako da me res čudi, kako da vam ni uspelo že v prejšnjem mandatu najti neke rešitve, ki bi in v parlamentu pač dobila potrebno večino za sprejem, tako da to mi je zdaj res neverjetno, zdaj pa vaša kritika na nas. Zakaj smo v prejšnjem mandatu oziroma so, namreč tudi jaz nisem bil poslanec, zagovarjali spremembo ustave, sedaj pa nekaj drugega? Seveda Socialni demokrati smo pripravljeni na kompromise in si želimo najti rešitev, ki doseže večino parlamentu, to je ključno, vsekakor pa ne bomo šli preko svojih sidrišč in ta sidrišča so pa jasna. Ne želimo pristati na popolno izenačevanje javnih šol in zasebnih šol, pa gospa Godec, da me ne boste popravili, govorimo o programih, ne o financiranju infrastrukture, in pa investicij, na to pač Socialni demokrati ne bomo pristali. Mi smo prepričani, da je ta predlog, ki ga je vložil minister Pikalo, primeren, da odpravlja protiustavnost, in upamo, da bomo zato v parlamentu našli neki konsenz in pridobili potrebno večino, kar se tiče pa, gospod Tonin je prej govoril o tem, da je obvezni del v, se pravi javnih in zasebnih šolah enak. Temu ni tako, gledam dokument, se pravi program katoliške osnovne šole v Zavodu svetega Stanislava, kjer jasno in nedvoumno piše, citiram: "Posebnost katoliške osnovne šole je verski pouk kot obvezni predmet, v smislu celotnega izobraževanja ima verski pouk spoznavne doživljajske in dejavnostne cilje, ki glede na katoliško malovanje človeka vodi ob tem, da odkriva svojo naravnanost v presežnost, zato dobijo temeljna človekova vprašanja o prihodnosti in smislu svojo religiozno dimenzijo." V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se predmet imenuje Spoznavanje vere, v drugem pa Vera in kultura, no, in v teh šolah na stenah visijo križi in, spoštovani kolegice in kolegi, naše stališče je, da se teh šol nikakor ne more financirati enako kot javne šole. Kot rečeno, pa podpiramo, da se tisti obvezni del, ki je enak v javnih in zasebnih šolah, financira v celoti, se pravi stoprocentno. Zdaj, a če mi dovolite, bi se vrnil nazaj, namreč prej v repliki, sem presegel čas, mi je bila odvzeta beseda, želel bi povzeti mnenje sestanka s pravniki na ministrstvu za izobraževanje, pred nekaj dnevi, kjer je bilo predvsem govora o odnosu do ZPS oziroma odločitve, mnenj zadnjega mnenja zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Mnenja ZPS niso ne notranje ne zunanje pravno zavezujoča, imajo pa lahko zaradi svoje javnosti pomemben vpliv na javno mnenje zaradi predpostavljene politične nevtralnosti in neodvisnosti pa tudi pomembno strokovno težo. Cilj mnenj ZPS državnega zbora o ustavnosti in siceršnji, pravnosistemski ustreznosti predlogov zakonov bi moral biti širši kot le odkrivanje potencialnih protiustavnosti, temveč bi se moral razširiti tudi na iskanje ustavno skladnih razlag predlaganega besedila, s čimer bi zakonodajalcu pomagal ohranjati izvorno besedilo in omogočil manjše posege vanj ter predlaganje konkretnih izboljšav zakonskega besedila, ki bi zakonodajalcu v nadaljevanju zakonodajnega postopka omogočil odpravo morebitnih protiustavnosti. Se pravi, mnenje te skupine, ki ste jo prej omenjali, je, da bi zakonodajno-pravna služba lahko predlagala bolj konkretne rešitve, ki bi lahko konkreten zakonodajni predlog izboljšale. je pa zanimivo, še ena zadeva ne glede načelnosti, stranke nasproti nas, SDS, gospod Grims, vi ste še januarja, govorili: "Nevladne organizacije naj bi po svoji izvorni definiciji bile nevladne prav zato, ker naj ne bi bile financirane iz javnih sredstev z denarjem davkoplačevalcev, to naj bi garantiralo njihovo neodvisnost od vladne politike oziroma oblasti." Očitno tega strahu pri tako imenovanih nevladnih šolah, kot jih vi imenujete, nimate. Še enkrat, da se ne bom več oglašal. Socialni demokrati smo prepričani, da je zakonska rešitev dobra, da odpravlja protiustavnost, in jo bomo seveda podprli, v kolikor se ne bo našlo zadostne večine, bomo naprej iskali konsenz za neko novo primerno rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa. Prijavljeno imam repliko, gospa Jelka ...